Panie Przewodniczący! W sprawozdaniu w sprawie wolności mediów na świecie Parlament Europejski uznaje, że główną odpowiedzialność za zagwarantowanie i ochronę, a także ograniczanie wolności prasy i mediów ponoszą rządy. Mowa jest także o nadużywaniu przez rządy przepisów. Aż 14 punktów tego dokumentu poświęconych zostało cyfryzacji. Parlament Europejski dostrzega w cyfryzacji nie tylko podwyższanie poziomów informacji, ale jak dosłownie zapisano, świadomy jest, że zjawiska te budzą trwogę szczególnie reżimów totalitarnych. Wyraża także zaniepokojenie masowymi działaniami o charakterze nadzorczym i cenzorskim. Niestety takie działania prowadzą obecnie polskie władze blokujące dostęp do cyfrowego multipleksu jedynej katolickiej telewizji w Polsce Telewizji Trwam. W obronie tej stacji zebrano 2,5 miliona podpisów, a na ulicach miast manifestowały setki tysięcy ludzi. Kwestię tę poruszałem już na forum Parlamentu Europejskiego i nadal czekam na oficjalną reakcję zarówno Parlamentu, jak i Komisji Europejskiej.